Nous sommes en train de construire une politique d'immigration basée sur trois piliers le respect du droit d'asile, la lutte contre l'immigration irrégulière et la coordination européenne pour organiser la migration régulière. L'accès au territoire de l'Union doit s'effectuer selon certaines règles, dans le respect des politiques nationales, des normes communes que l'Union met en place et non de façon irrégulière, souvent au prix de vies humaines. La Méditerranée doit demeurer le trait d'union entre nos civilisations plutôt qu'un lieu de misère et de désolation. La solution au défi de l'immigration irrégulière ne peut être apportée seulement par les États membres plus particulièrement exposés du fait que leurs frontières coïncident avec la frontière extérieure de l'Union. Il faut vraiment que tous les États membres de l'Union se sentent solidaires devant ce défi.

Le défi de la migration irrégulière requiert, bien sûr, une stratégie efficace de prévention, en partenariat avec tous les pays situés le long des routes migratoires. L'Union européenne s'efforce de développer ces dialogues et cette coopération. Cette approche globale entend traiter ensemble et de façon équilibrée toutes les dimensions essentielles de la migration.

La Commission s'est engagée, avec détermination, à promouvoir les cadres de coopération régionaux bilatéraux appropriés. Face à la multiplication des drames humains inacceptables, je me suis rendu à ces portes de l'Europe Lampedusa, Malte, les îles Canaries, la Grèce. J'ai provoqué un débat à l'intérieur de la Commission, j'ai saisi mes collègues ministres au sein du Conseil des suggestions d'une politique européenne plus solidaire et efficace.

Depuis, la Commission a travaillé sur trois grands axes. Tout d'abord, l'asile le Conseil européen appelle à la coordination des mesures volontaires concernant la répartition interne des bénéficiaires d'une protection internationale qui se trouvent dans les États membres les plus exposés à ces pressions. La Commission a répondu à cet appel en lançant, en juillet, un projet pilote au bénéfice de Malte. Elle a prévu des possibilités de financement communautaire pour les États membres qui voudront bien faire preuve de solidarité avec Malte. À ce jour, la France a accepté de réinstaller près de 100 réfugiés sur son territoire. Je voudrais, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président, que ce geste soit aussi imité par d'autres États membres. Le 2 septembre dernier, j'ai aussi présenté au Parlement européen et au Conseil une communication

Je sais, cher Tobias Billström, que ce programme vous tient à cœur. Il définit des priorités annuelles communes en matière de réinstallation, assorties de propositions pour un usage plus efficace de l'aide financière accordée aux États membres au titre du Fonds européen pour les réfugiés. Le Bureau européen d'appui en matière d'asile doit pouvoir jouer un rôle prépondérant dans la mise en œuvre efficace de ces initiatives. La proposition de règlement présentée par la Commission en vue de sa création est actuellement à l'examen au sein des institutions communautaires. Je voudrais vraiment que le Parlement et le Conseil puissent s'accorder sous la Présidence suédoise en vue de rendre ce bureau d'appui opérationnel en 2010 et je compte beaucoup sur notre Commission et sur la Présidence suédoise. Voilà pour l'asile. Le second axe de travail est celui des frontières extérieures. Comme l'a très bien dit M. le ministre, le Conseil européen a souhaité le renforcement des opérations de contrôle aux frontières coordonnées par Frontex. Il nous a demandé d'établir des règles d'engagement claires pour les patrouilles communes, des dispositions précises pour le débarquement des personnes secourues et l'organisation de vols de retour communs. Nous devons aussi examiner comment Frontex peut coopérer avec des pays tiers.

Il convient de rappeler que les opérations de surveillance frontalière sont conduites en application du droit communautaire, notamment du code des frontières Schengen. Les droits fondamentaux et la prohibition du refoulement doivent être respectés. Dans les espaces maritimes, ces opérations doivent aussi être effectuées dans le respect du droit maritime international. Toutefois, ces règles ne sont pas interprétées ni appliquées de façon uniforme par les États membres. C'est pourquoi nous allons essayer de voir comment développer et clarifier ces règles afin de permettre une meilleure application du droit communautaire et du droit international dans le cadre de ces opérations. Nous sommes aussi occupés à préparer une proposition qui permettra la modification du règlement établissant l'agence Frontex et ses méthodes de travail. Cette proposition sera présentée au début de l'année

La volonté, c'est d'optimiser, de renforcer le rôle de Frontex dans la coopération aux frontières.

Le Conseil européen a souligné la nécessité de renforcer la coopération avec les principaux pays d'origine et de transit et a demandé à la Commission d'étudier les possibilités de coopération concrètes avec ces pays. Pour faire suite à cette demande, la Commission s'est investie dans l'intensification du dialogue et de la coopération avec la Libye et la Turquie, qui sont les deux pays clés sur les routes de la migration irrégulière en Méditerranée. En ce qui concerne la Libye, M. Billström et moi même avons envoyé, en juillet, une lettre proposant à nos interlocuteurs libyens une coopération dans une série de domaines pour parvenir à une gestion conjointe et équilibrée des flux migratoires en provenance de Libye. Nous avons expliqué aux autorités libyennes que nous étions prêts à les assister pour renforcer leurs capacités à prévenir l'entrée et la sortie irrégulières des migrants sur leur territoire, mais aussi à améliorer le traitement des migrants dans le respect des droits de l'homme et des normes internationales

La Commission cofinance déjà des actions pilotes par le biais du HCR des Nations unies, de l'Organisation internationale des migrations, et du ministère italien de l'intérieur. Cependant, nous ne pourrons donner à notre action une ampleur appropriée qu'avec un engagement clair

En ce qui concerne la Turquie, le directeur général de la DG Justice, sécurité, liberté, Jonathan Faull, est aujourd'hui en mission à Ankara, pour explorer dans quelle mesure et selon quelles modalités un renforcement de la coopération pourrait favoriser un engagement accru des autorités turques dans une gestion plus responsable de la migration, à la fois pour réadmettre des migrants clandestins et surtout pour la protection internationale des réfugiés. Si la Turquie et la Libye veulent bien répondre à nos offres, nous pourrions, avec

Enfin, je voudrais évoquer le programme de Stockholm, qui doit jeter les bases d'une politique commune plus efficace, qui nous permettra de promouvoir l'immigration concertée dans l'esprit du pacte européen sur l'immigration et l'asile. Nous avons présenté nos propositions en juin dernier, et elles ont reçu un accueil favorable lors du débat ministériel informel organisé en juillet par la Présidence suédoise. Je ne renouvelle pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est à dire les trois grands axes de cette politique, un système d'asile commun en ligne avec nos traditions humanitaires, une maîtrise plus efficace de l'immigration irrégulière par une gestion plus intégrée de nos frontières intérieures, de notre politique des visas, et puis, bien sûr, un renforcement de l'efficacité de notre lutte contre la traite des êtres humains et la mise en place d'une politique de retour déterminée visant à la réintégration durable des migrants dans leur communauté d'origine, ainsi qu'une ouverture à la migration légale dans un cadre assurant la prise en compte des besoins des pays d'accueil sans oublier les besoins des pays d'origine et le respect des droits des migrants. Voilà, j'ai été un peu long, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, mais je voulais souligner, à la suite de ce qu'a très bien exprimé M. le ministre Billström, les grands axes d'une politique, d'une stratégie européenne qui, maintenant, je crois, commence à prendre figure. Encore faut il que nos États membres fassent preuve de toute la solidarité et de la détermination nécessaires pour mettre en œuvre cette stratégie. Je compte beaucoup sur le Parlement européen pour nous y aider.